Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant que rapporteur pour avis de la commission des transports et du tourisme, je tiens d'abord à saluer les propositions présentées par la Commission européenne afin de réduire le niveau sonore des véhicules à moteur. Il faut qu'on le sache, ce sont des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 2 des crises cardiaques dans les pays d'Europe sont attribués à un niveau sonore du trafic supérieur à 60 décibels.

Dans mon rapport pour avis, j'ai avant tout veillé à défendre des objectifs réalistes et, surtout, réalisables. C'est pourquoi l'avis de la commission des transports propose l'adoption de nouvelles valeurs limites sur un laps de temps plus long. Nous avons ainsi envisagé de réduire le niveau sonore de 4 décibels en huit ans, soit 2 décibels deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, et 2 décibels six ans après, chiffre appliqué huit ans après à l'ensemble des véhicules mis sur le marché.

Dans la période de crise que traverse l'industrie automobile européenne, il m'a paru crucial d'accorder aux constructeurs des délais suffisants pour s'adapter aux nombreuses législations européennes environnementales. L'industrie automobile européenne est, sans aucun doute, favorable aux évolutions technologiques susceptibles de réduire les nuisances sonores émises par les véhicules à moteur. Néanmoins, cette réduction des nuisances sonores doit se faire dans un esprit pragmatique, qui ne remette pas en cause l'équilibre économico industriel fondamental en cette période de crise majeure en Europe.

Ce projet de règlement doit aider l'industrie à mettre en œuvre les développements nécessaires pour atteindre des objectifs ambitieux et réalistes dans des délais raisonnables. Une stratégie européenne durable devra inévitablement passer par une mutualisation de la recherche sur la voiture à faible consommation, une gestion des reconversions et un commerce plus juste. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce que je souhaitais vous indiquer, au nom de la commission des transports et du tourisme.